Domnule președinte, cu tot respectul pentru dumneavoastră și pentru această instituție, mi ar fi plăcut să fiți la fel de ferm și cu colegii de acolo, care au vociferat toată ședința, iar domnul Preda este o rușine pentru această instituție și pentru felul în care nu este în stare să îi respecte pe cei care sunt aici și instituția aceasta.